Rehn nos observations, mais il avait pris la peine de me téléphoner hier pour m'expliquer qu'il serait retenu ailleurs, aujourd'hui, et j'ai été sensible à cette démarche.

En ce qui concerne la demande de Mme Trautmann, je vais envisager, avec beaucoup de sérieux, le retrait des amendements 4 et 5. Bien sûr, je dois en parler à mon groupe car je suis un petit soldat loyal

En ce qui concerne la référence au traité fiscal, effectivement, il y a un paragraphe où nous nous étions fait plaisir mais, stricto sensu, cette référence n'a pas de conséquence.

À cet égard, je voudrais dire à Madame Zuber je suis un peu désolé, le commissaire Barnier, tout à l'heure, lui a répondu aussi mais je crois que nous ne vivons pas en dehors du temps et, s'il n'y avait pas la solidarité européenne, je n'ose penser ce qui se passerait dans certains pays aujourd'hui. Je crois qu'il faut en tenir compte.